Domnule președinte, în contextul în care astăzi este ziua internațională anticorupție, atrag atenția că guvernul socialist din România continuă să pună piedici justiției și luptei împotriva corupției. Bugetul pe 2014 aduce scăderi semnificative pentru principalele instituții din domeniul justiției.

Bugetul Ministerului Justiției scade cu 94 de milioane de lei față de anul trecut, iar cel al Ministerului Public scade cu 41 de milioane de lei față de 2013. În plus, guvernul Ponta are un ministru trimis în judecată de DNA și mai mulți deputați și senatori sunt protejați de Parlament prin decizii ale majorității USL.